Poštovana predsjedavajuća, drago mi je da je danas ova točka došla na dnevni red baš na početku ovog zasjedanja, što znači da će to biti jedan od naših prioriteta.

Ono što želim reći je, čuli smo i od više govornika, da je nažalost rak postao jedan od vodećih uzroka smrtnosti u Europskoj uniji, a posebice u zemljama središnje i istočne Europe koje imaju manji bruto društveni proizvod i mislim da to trebamo ispraviti. Dakle, kad govorimo o jednakosti, onda se jednakost odnosi i na ovo područje mora biti jednak pristup lijekovima svakom bolesniku, neovisno iz koje zemlje dolazi i stoga pohvaljujem rad aktualne Komisije i nadam se da će i nova Komisija nastaviti, kao što je i najavila naša nova predsjednica u svojim prioritetima, voditi o tome računa,

Vrlo je važno uložiti u istraživanje, a, kao što sam rekla, i omogućiti svim pacijentima jednaki pristup, posebno danas pametnim lijekovima. Kad se radi o plastici, stilu života, pesticidima, naravno da i tu trebamo napraviti balans i ja sam uvjerena da ćemo to činiti i u budućem razdoblju. Dakle, očekujem da će i nova Komisija voditi računa o ovom aspektu, da ćemo donijeti novi europski plan, masterplan, za borbu protiv raka. Ja sam imala cijeli niz konferencija u prošlom sazivu, fight and win diljem Hrvatske i ovdje u Bruxellesu. Vjerujem da ću, neovisno o svom budućem portfelju, moći doprinositi i unutar Komisije ovoj borbi protiv raka jer to je borba svih nas, neovisno lijevi, desni, srednji, a i zahvaljujem gospodinu Weberu što je vodio ovo kroz svoju kampanju i što je danas ovu točku stavio kao glavnu debatu na dnevni red ovog Parlamenta.